Nos amellett, hogy hitet tettünk a székely területi önrendelkezés fontossága mellett, meghirdettük a közép európai, európai platformot, amely nagy lépés lenne a román magyar megbékélés szempontjából. Az elnökségi ülés után jómagam Partiumban, érmelléki területre látogattam.

Annyi embert érint ez, hogy én arra kérném az Európai Parlamentet, hogy találjunk egy alkalmat, amikor egy ülést tudunk beiktatni, egy napirendi pontot, amikor mind a székelyföldi autonómia, mind pedig az érmelléki autonómia ügyét megtárgyalhatjuk.